Pane předsedající, je velmi dobře, že se Evropský parlament začal zabývat novými fenomény v digitálním prostoru, ať už jsou to blockchainy nebo technologie sdílení, replikace a synchronizace dat. To jsou všechno fenomény nové, jsou to fenomény, které opravdu mají přeshraniční globální charakter, a tudíž svým způsobem patří do agendy minimálně Evropského parlamentu a jsou to také fenomény, které zcela jistě ovlivní digitální prostor v budoucnu. Budou mít vliv na tok informací, a tudíž i na ekonomiku. Já jsem tuto zprávu podpořil, jenom bych se přimlouval za to, abychom při jakýchkoliv úvahách o kontrole nebo vytváření legislativy v případě těchto nových fenoménů byli opatrní a abychom se nepustili na tenký led. Jsou to citlivé věci a jak jsme viděli v několika minulých případech, když jsme zacházeli s internetem, s pokusy o regulace nejrůznějších záležitostí s tím spojených, tak to nebylo vždy dobře uchopeno.